Im Grunde genommen wollen wir die Zahl der Verkehrstoten auf null reduzieren, das haben wir als hehres Ziel. Das ist natürlich verdammt schwierig, aber daran arbeiten wir. Ich bin im Verkehrsausschuss, und da spielt es eine ganz große Rolle, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das ist vollkommen richtig und das kann man natürlich. Da wird immer wieder diskutiert über reduzierte Geschwindigkeit, aber auch mit geringerer Geschwindigkeit können halbschwere Unfälle passieren. Darum ist es vollkommen folgerichtig, dass wir über dieses System eCall sprechen und sagen, wir wollen eCall in Autos einbauen, weil es eben definitiv zu einem automatischen Notruf führen kann und damit zu mehr Sicherheit.

Ich halte das für ganz wichtig.

Das kann immer mal zwischendurch auch wacher sein, als wir vielleicht gerne wollen.

Es soll freiwillig sein, dass man es an oder ausschaltet.

Klar, Handys und Smartphones haben wir in der Regel bei uns. Darüber kann man auch verfolgen, wo wir sind, und Bewegungsprofile erstellen. Aber auch das ist ja mir überlassen, ob ich es anschalte oder nicht.

Wenn es erst einmal drin ist, und man nicht an oder ausschalten kann, dann ist es keine freie Entscheidung mehr.